Az mondja, érvényesíteni kell az élelemhez való jog kérdésével megbízott különleges ENSZ előadó által kidolgozott irányelveket is. Egy baj van ezzel a mondattal, hogy totális ellentétben van a jelentés összes többi mondatával és mondanivalójával. Ugyanis ez az egész jelentés a szabadkereskedelemről szól, annak a szellemében íródott, és a neoliberális gazdasági elveknek megfelelően. Ez a bizonyos ENSZ szemlélet, ez az élelmiszer önrendelkezésre épül, aminek a lényege az, hogy minden közösségnek, minden nemzetnek joga van arra, hogy a saját élelmét megtermelje. A földnek, a termőföldnek a helyi közösség kezében kell maradnia, és ők maguk termelhetik meg az élelmiszerüket, miközben a szabadkereskedelem lényege, hogy teljesen életszerűtlen módon a világ egyik részéből a másikba szállítják az élelmiszert hatalmas profitot termelve, ugyanakkor a környezetet tönkretéve és tönkretéve a helyi vállalkozókat is. Tehát totális ellentét van a két elv között. Én, a magam részéről az élelmiszer önrendelkezést támogatom.